Najlepša hvala za besedo. Spoštovana ministrica, lepo pozdravljena. V preteklem letu smo seveda bili vsi izjemno veseli, da smo dokončno odprli tudi drugi del avtoceste Draženci-Gruškovje. Tudi sami ste bili na otvoritvi avtoceste. Seveda se pa takrat še nismo zavedali, da na neki način ne bomo v teh obmejnih občinah, konkretno izpostavljen Videm, Podlehnik in Žetale, dosegli na neki način olajšanje s strani ojačanega prometa, predvsem v teh mesecih, ki so pred nami, v poletnih mesecih. Zakaj, avtocesta se namreč konča tik pred mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje in tako nekako kot nismo predvideli takrat oziroma več kot očitno izvajalec ni predvidel, se ni zagotovil brezvinjetni mejni prehod na tem območju. Naj izpostavim, to seveda v smeri proti Zagrebu, proti Hrvaški. Naj izpostavim, da regionalna cesta poteka pravi do avtoceste, žal pa brezvinjetni mejni prehod ni vzpostavljen, kar seveda pomeni, da na eni strani, ne vem, hrvaški državljani, ki delajo bodisi v Sloveniji ali Avstriji, iščejo variante, kjer lahko prečkajo ceste, meje brez, vinjete, na drugi strani imamo seveda zdaj naval množice turistov, ki so že v preteklosti in bodo tudi v prihodnje iskali možnosti brez plačila vinjete in iščejo seveda druge poti, na drugi strani pa je seveda lahko še zmeraj, dokler imamo kontrole, kakšne imamo na mejnih prehodih, pričakujemo povečane zastoje, tudi zaradi številne gneče in posledično seveda izogib ta glavnemu mejnemu prehodu in pa seveda večje obremenjene ostale mene prehodi v neposredni bližini. Gre za mejna prehoda Leskovec, ki naj izpostavim, ni mednarodni mejni prehod in pa seveda tudi mejni prehod Rogatec. Zdaj, konkretno, če izpostavim mejni prehod Leskovec. V lanskem letu je bilo prehodov avtomobilov na tem območju skoraj tristo tisoč, to je okoli štirideset odstotkov več, kot jih je bilo leto poprej, glede na povečan porast turistov na tem območju proti Hrvaški lahko v letošnjem letu pričakujemo še več. To seveda pomeni, da so te prometne ceste v smeri proti tem mejnim prehodom bistveno bolj obremenjene, seveda pa niso narejene ne mejni, ne samo mejni prehod kot pa tudi ne, prometnica, da bi takšno breme lahko prenesli. Zato me, spoštovana ministrica, zanima, ali nameravate zagotoviti brezvinjetni mejni prehod na območju Gruškovje? Kdaj in pa na kakšen način? Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite, imate besedo.